Un fait est certain. La situation prend une tournure d'assaut final, d'hallali pour un gouvernement décidé à en finir par la force avec une rébellion qui dure depuis trop longtemps à son goût.

Tous les civils, femmes, enfants, vieillards, bien entendu, pris entre le marteau et l'enclume et qui subissent une violence insupportable.

Il est plus que temps que la communauté internationale fasse réellement pression sur le gouvernement sri lankais pour qu'il stoppe cette escalade de la violence et de la mort. L'Union européenne doit se positionner très clairement et ne pas faire des civils tamouls les oubliés de l'histoire et les martyrs de l'indifférence.

Nous devons exiger un cessez le feu immédiat et inconditionnel, qui sera le début d'un engagement plus fort en faveur du règlement pacifique de ce conflit, dans le respect des droits de l'homme et des identités culturelles.